Doamnă președintă, domnule comisar, dați mi voie mai întâi să spun la mulți ani tuturor familiilor din lume.

Trebuie să recunoaștem aici că există două cauze pentru care avem probleme cu copiii în familii. Pe de o parte, sărăcia, unde familiile nu pot nici să i întrețină, nici să facă educație și, acolo, în mediul rural, avem nevoie de creșe, grădinițe, dar trebuie, în același timp, să creștem nivelul de trai, încât copiii să stea lângă părinți. A doua cauză eu am identificat o în multe țări și recent este cazul din Finlanda. Există portițe prin care, prin legislațiile naționale, există un exces de zel în a prelua copiii de lângă părinți, pe un motiv sau altul. Avem cazul acelei doctorițe din Finlanda, în care cei doi copii, chiar acum când noi vorbim, sunt separați de mamă, mama fiind medic și putând să îi îngrijească. Niciunde copiii nu pot să simtă dragostea și liniștea, doar lângă părinți și eu cred că aici trebuie să acționăm. Există subsidiaritatea, dar cred că putem să intervenim ca, pe de o parte, să nu fie excese în luarea copiilor din familie și instituționalizarea lor și, pe de altă parte, să vedem cum investim în educație, în posibilitatea de a crește veniturile familiilor, pentru ca să se recunoască, de exemplu, la pensie, concediile de maternitate să fie într un cuantum mai mare, încât să și motivăm,